Domnule comisar, stimați colegi, doresc în primul rând să mulțumesc atât colegilor deputați, cât și secretariatelor ECON și INTA pentru excelenta colaborare în elaborarea proiectului de rezoluție privind calea de urmat în domeniul politicii de concurență. Salut Acordul propus între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței. Aceste acorduri de cooperare sunt utile într un context economic din ce în ce mai globalizat, în care cartelurile operează la nivel transfrontalier, iar fuziunile implică adesea jurisdicții multiple. Un astfel de acord cu Elveția este necesar având în vedere poziția sa geografică strategică pentru Uniunea Europeană, prezența a numeroase întreprinderi europene în Elveția și numărul mare de anchete desfășurate în paralel în ambele jurisdicții în ultimii ani. Sper că urmărirea judiciară a cartelurilor internaționale și sancționarea infracțiunilor transfrontaliere grave vor fi mai eficace în urma încheierii prezentului acord, iar dublarea muncii depuse de autoritățile responsabile în domeniul concurenței pentru a lua decizii în cazuri similare și riscurile unor evaluări divergente se vor reduce. Sper ca atât executivul european, cât și Comisia de Concurență din Elveția să rămână la fel de hotărâte în lupta împotriva cartelurilor, având în vedere că ele aduc prejudicii bunăstării consumatorilor și inovației și au un impact negativ asupra competitivității ambelor economii. Regret că acordul nu prevede dispoziții cu caracter juridic obligatoriu în materie de cooperare. Din păcate, se lasă o marjă de apreciere, în special în ceea ce privește așa numitele interese importante care pot fi invocate de oricare dintre părți ca justificare pentru nerespectarea unei cereri prezentate de partea opusă. Cea mai importantă prevedere introdusă de acest tip de acord de a doua generație este posibilitatea pentru Comisia Europeană și Comisia de Concurență din Elveția să facă schimb de informații confidențiale, ceea ce ar putea reprezenta un model pentru viitoarele acorduri bilaterale de cooperare în domeniul concurenței. Însă trebuie create mecanisme sigure pentru utilizarea și transmiterea informațiilor confidențiale, iar Comisia ar trebui să garanteze stimularea programelor de clemență și a procedurilor de tranzacție, ținând seama de principiul general care reglementează schimbul de informații confidențiale în cadrul acestui acord. În același timp, statele membre și autoritățile lor naționale din domeniul concurenței trebuie să coopereze pe deplin cu Comisia pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a acordului. Este esențial ca executivul european să monitorizeze această punere în aplicare. Având în vedere că acordul cu Elveția este primul de acest gen în domeniul concurenței, doresc să inițiez, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, un dialog cu executivul european și, de aceea, aș dori să aflu în primul rând cum intenționează Comisia să asigure o cooperare eficace cu Elveția în absența unor obligații juridice? Este posibil ca marja de manevră importantă care a fost acordată părților, în special prin intermediul posibilității de a invoca interese importante drept temei pentru neaplicarea acordului, să submineze punerea în aplicare eficace a acordului. De ce instrumente dispune Comisia pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului? De asemenea, cum intenționează Comisia să asigure faptul că stimularea programelor de clemență nu este afectată de posibilitatea realizării unor schimburi de informații confidențiale în temeiul acestui acord? În cazul unor dezvăluiri sau utilizări ilegale a informațiilor transmise în cadrul schimburilor sus menționate, ce măsuri intenționează să ia Comisia pentru a reduce la minim orice prejudiciu cauzat de o astfel de utilizare sau dezvăluire și pentru a asigura că o situație de acest gen nu se repetă? De asemenea, mă interesează ce progrese s au înregistrat în cadrul negocierilor privind un acord bilateral de a doua generație cu Canada? Intenționează Comisia să lanseze negocieri privind încheierea unor acorduri de a doua generație cu alte țări în viitorul apropiat sau pe termen mediu? Ce strategie va utiliza Comisia pentru elaborarea memorandumurilor de înțelegere cu economiile emergente importante, cum ar fi China sau India, și pentru a consolida cooperarea cu acestea? Pot fi aceste instrumente care nu au caracter juridic obligatoriu cu adevărat eficace? De asemenea, ce măsuri are în vedere Comisia pentru a se asigura că Parlamentul este informat în mod adecvat și periodic cu privire la negocierile planificate sau în curs de desfășurare? În absența unor sancțiuni penale în cadrul regimului legislativ actual al Uniunii Europene în domeniul concurenței, cum va garanta Comisia faptul că informațiile transmise de Uniunea Europeană în contextul acordurilor de a doua generație nu pot fi folosite pentru a impune persoanelor fizice sancțiuni privative de libertate? Și nu în ultimul rând, care este poziția Comisiei în legătură cu posibilitatea de a introduce sancțiuni penale pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței?